Señor Presidente, más Europa, mejor mercado único. Para unos es retórica para mí, compromiso. Sabemos que es lo que no funciona. Que los Estados adopten y apliquen decisiones que favorezcan el crecimiento, sobre todo para los más jóvenes, eliminando trabas burocráticas. Hace falta liderazgo para dinamizar el mercado único, excelente instrumento y más en tiempo de crisis. Pero hay que cambiar el rumbo.

Bienvenida su propuesta, Comisario Barnier, de regulación bancaria, pero incompleta porque sabemos que los bancos son necesarios, sí, pero peligrosos para la estabilidad de una economía. Se benefician de lo que se conoce como garantía implícita. Avanzar en el desarrollo del mercado único dando seguridad y protegiendo a los consumidores, también a los vulnerables. Trabajemos por un mercado inclusivo, competitivo y seguro a favor de la ciudadanía europea.